Herr Präsident, Herr Kommissar! Der Kohäsionsfonds die Geschichte der Kohäsionspolitik ist eine Erfolgsgeschichte der Europäischen Union. Er ist dazu geschaffen worden, um das Wohlstandsgefälle in Europa abzubauen, und ist in weiten Bereichen sehr erfolgreich gewesen. Ich habe nur die Befürchtung, dass die makro ökonomische Konditionalität, wie sie jetzt vorgesehen ist, diesem Projekt in weiten Bereichen zuwiderläuft.

Ich möchte hier an der Erfolgsgeschichte Österreichs kurz festmachen, was hier in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat Seit dem Beitritt Österreichs 1995 sind jährlich ca.

30 auf 58 verdoppelt, weil in anderen Regionen Europas Lebensqualität geschaffen wurde, weil in anderen Regionen Europas Arbeitsplätze und damit Kaufkraft geschaffen wurden. Und diese Kaufkraft hat sich auch auf Österreich, auf einen reichen Mitgliedstaat, positiv ausgewirkt. Ich habe die große Hoffnung, dass dieses zukünftige Kohäsions und Strukturprogramm diese Erfolgsgeschichte weiterschreibt, wenn wir auf Mittel wie die makro ökonomische Konditionalität verzichten.